mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um fyrning kröfuréttinda frá viðskiptanefnd í nefndarálitinu kemur fram hverjir koma á fund nefndarinnar það voru fjölmargir aðilar frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á lögum um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda lögin eru orðin meira en hundrað ára gömul og þykir kominn tími til að færa þau til nútímans samhliða fyrningarlögum eru einnig í gildi sérreglur í ýmsum lögum um fyrningu tiltekinna tegunda kröfuréttinda að meginstefnu takmarkast gildissvið frumvarpsins við kröfuréttindi þegar skorið er úr um hvort reglur um fyrningu samkvæmt frumvarpinu eigi við um tiltekin réttindi verður að skera úr um hvort þau séu kröfuréttareðlis hins vegar gildir einu hvernig krafa hefur stofnast samkvæmt fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins nær frumvarpið til krafna um peninga og aðrar greiðslur gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að samningur þess efnis að krafa sé ófyrnanleg sé ógildur en ekki eru lagðar hömlur við því að semja um styttri eða lengri fyrningarfrest í öðrum kafla frumvarpsins eru ákvæði um fyrningarfrest helsta nýmæli frumvarpsins er að í þriðju grein er lagt til að almennur fyrningarfrestur kröfuréttinda verði fjögur ár er í raun um að ræða lögfestingu á gildandi meginreglu í framkvæmd jafnframt er lagt til að ábyrgðarskuldbindingar fyrnist eftir sömu reglum og krafa á hendur aðalskuldara og að reglur um það efni verði einfaldaðar þá er í frumvarpinu ákvæði um fyrningu flestra skaðabótakrafna og meðal annars tekið mið af kröfum vegna tjóns sem gerist á löngum tíma í annarri málsgrein annarrar greinar frumvarpsins kemur fram að fyrningarfrestur krafna sem stofnast vegna vanefnda reiknist frá þeim degi er samningur var vanefndur um það var rætt á fundi nefndarinnar að þessi regla gæti leitt til vandkvæða ef kæmi að ákvörðun upphafstíma fyrningarfrests í málum sem varða galla á fasteign mundi upphafstími fyrningarfrests þá miðast við afhendingu fasteignar sem gæti verið bagalegt þegar um leyndan galla á fasteign er að ræða sem kaupandi getur ekki kynnt sér þegar hann fær eign afhenta nefndin telur þó ekki tilefni til breytinga á framangreindu ákvæði enda er í fyrstu málsgreinar tíundu greinar frumvarpsins mælt fyrir um viðbótarfrest í þeim tilvikum er kröfuhafa skortir nauðsynlega vitneskju um kröfuna eða skuldarann fyrnist þá krafa ekki fyrr en einu ári eftir þann dag sem hann fékk eða bar að afla sér slíkrar vitneskju í fjórða grein frumvarpsins er mælt fyrir um tuttugu ára fyrningarfrest krafna vegna innláns eða verðmæta sem hafa verið lögð inn hjá fjármálafyrirtæki opinberum sjóði eða öðrum aðila

leggur nefndin því til að annarri málsgrein ákvæðisins verði orðuð á þann veg að viðtakandi fjármuna veki athygli kröfuhafa eða erfingja hans tímanlega og á sannanlegan hátt á því að krafa sé að fyrnast með sannanlegum hætti mundi til dæmis teljast tilkynning send með ábyrgðarbréfi símskeyti eða öðrum sannanlegum hætti talsvert var rætt um níundu grein frumvarpsins á fundum nefndarinnar í fyrstu málsgrein er lagt til það nýmæli að skaðabótakröfur fyrnist á fjórum árum frá þeim degi er tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem ábyrgur er fyrir því eða bar að afla sér slíkra upplýsinga samkvæmt annarri málsgrein níundu grein fyrnist krafa þó ávallt í síðasta lagi tuttugu árum eftir að tjónsatburði lauk en frá þessu gilda undantekningar hvað varðar

annað hvort þeirra skilyrða sem talin eru upp í a lið annarrar málsgreinar skulu vera til staðar til að undantekningin geti átt við auk þess þurfa að vera fyrir hendi skilyrði b liðar annarrar málsgreinar um að sá sem ábyrgur er fyrir tjóni eða einhver sem hann ber ábyrgð á þurfi að hafa vitað eða mátt vita áður en tjónsatburði lauk að háttsemin gæti leitt til hættu á lífi eða alvarlegs heilsutjóns nefndin leggur til breytingu á fyrstu málsgrein níundu grein í þá veru að krafa um skaðabætur vegna líkamstjóns þar með talin fyrir ófjárhagslegt tjón fyrnist á tíu árum samkvæmt breytingartillögu nefndarinnar er því gert ráð fyrir að tíu ára fyrningarfrestur gildi um kröfur um skaðabætur fyrir líkamstjón og kröfur um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón í stað fjögurra ára eins og frumvarpið gerir ráð fyrir breytingu þessari er ætlað að ná til alls ófjárhagslegs tjóns sem fjallað er um í tuttugasta og sjöttu greinar skaðabótalaga þar með talin miskabætur fyrir ólögmæta meingerð gegn frelsi friði æru eða persónu annars manns í þriðja kafla frumvarpsins eru reglur um viðbótarfresti og eru þessar reglur gerðar skýrari í frumvarpinu það er nýmæli í frumvarpinu að ekki þarf að vera um sviksamlega háttsemi að ræða hjá skuldara til að kröfuhafi geti fengið viðbótarfrest til að sækja kröfu sína í annarri málsgrein tólftu grein er sérregla um fyrningu kröfu sem hvílir á félagsmanni til að leggja framlag í eignasafn félagsins fyrningarfrestur slíkrar kröfu hefst þegar félagsaðild lýkur og félagið hefur fengið tilkynningu þar að lútandi

einkamála þar sem lagt er til grundvallar að mál teljist höfðað þegar stefna er birt eða árituð um viðtöku samrits hennar eða stefndi mætir að öðrum kosti fyrir dóm þar sem stefnandi afhendir honum samrit stefnu og þingfestir mál

tilvikum þegar heimilt er eða skylt að leggja ágreining í gerð sé fyrningu slitið þegar kröfuhafi gerir það sem nauðsynlegt er til að hrinda málinu af stað

til að ljúka deilu um ágreining nefndinni þykir rétt að skýra orðalag annarrar málsgreinar sextándu grein betur og leggur til breytingartillögu í þeim efnum reglur um réttaráhrif þess að fyrningu er slitið eru í fimmta kafla frumvarpsins athugasemdir komu frá embætti tollstjórans í reykjavík um þriðju málsgrein tuttugustu og fyrstu grein frumvarpsins þar sem kveðið er á um að nýr tíu ára fyrningarfrestur hefjist frá þeim degi sem fullnustugerð lýkur án þess að krafa fáist að fullu greidd í umsögn embættisins og í máli fulltrúa þess á fundum nefndarinnar kom fram að óbreytt frumvarp kæmi illa við skuldara skattkrafna auk þess sem það hefði í för með sér aukna vinnu fyrir embættið nefndin telur rétt að bregðast við réttmætum athugasemdum tollstjóra leggur hún því til breytingu á þriðju málsgrein tuttugustu og fyrstu greinar þess efnis að orðin tíu ára falli brott þetta þýðir að ef krafa fæst ekki að fullu greidd við aðfarargerð miðast nýr fyrningarfrestur við eðli kröfunnar í samræmi við gildandi lög og ákvæði laga um gjaldþrotaskipti sem dæmi má nefna að nýr fyrningarfrestur vegna skattkröfu yrði þannig fjögur ár vegna dómkröfu tíu ár og frestur vegna kröfu um innlán eða verðmæti sem hafa verið lögð inn hjá fjármálafyrirtæki tuttugu ár í sjötta kafla frumvarpsins er fjallað um réttaráhrif fyrningar en meginreglan er sú að fyrning kröfu hefur í för með sér að krafan fellur niður í sjöunda kafla er gildistökuákvæði gert er ráð fyrir því að verði frumvarpið að lögum eigi ákvæði þeirra aðeins við um þær kröfur sem stofnast eftir gildistöku þeirra björk guðjónsdóttir og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta álit rita ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir atli gíslason birgir ármannsson árni páll árnason birkir jón jónsson og jón gunnarsson í lokin vil ég þakka kærlega fyrir mjög gott samstarf í nefndinni við náðum að breyta frumvarpinu til betri vegar að mati okkar allra og ég held að vinnubrögðin í þessu máli hafi sýnt það að